áður en gengis er til dagskrár vil ég fyrir hönd alþingis og alþingismanna senda samúðarkveðjur þeim sem eiga um sárt að binda eftir hið hörmulega sjóslys sem varð síðastliðnu nótt þar sem tveir sjómenn fórust enn á ný erum við minnt á hve óblíð náttúran getur verið þeim sem sækja afla á íslandsmið